J'estime, aujourd'hui, que la jeunesse, il faut la prendre à bras le corps ici et faire en sorte qu'elle soit la priorité, notamment de notre horizon européen.